Herr Präsident! Zur Schaffung einer europäischen Energieunion brauchen wir einen großen Wurf die tiefgreifende und marktbasierte Umgestaltung des Energiemarktes gemeinsam mit der Umsetzung der bestehenden Rechtsvorschriften. Ich bin davon überzeugt, dass wir uns in Europa einen wettbewerbsfähigen, transparenten und liberalen Binnenmarkt im Energiebereich verdient haben. Nur so können wir die Energieversorgung für europäische BürgerInnen gewährleisten und gleichzeitig bessere Bedingungen für KonsumentInnen schaffen. Dafür notwendig sind einige grundlegende Änderungen im jetzigen System Zuerst müssen wir sicherstellen, dass wir ein marktbasiertes Energiesystem auf die Beine stellen. Dazu gehört vor allem die Abschaffung regulierter Preise und die Schaffung besserer Preissignale für Investitionen im Energiebereich. Auch im Bereich der erneuerbaren Energien ist klar Diese müssen besser in den Energiemarkt integriert werden.

Uns muss klar werden, dass das jetzige Fördersystem nicht mehr zeitgemäß ist und wir wettbewerbsfreundlichere und anpassungsfähigere Lösungen finden müssen. Ein weiterer wichtiger Punkt ist die regionale Kooperation zwischen den einzelnen Mitgliedstaaten. Hier müssen wir den gezielten Ausbau der Verbindungsleitungen sowie verstärkte regionale Zusammenarbeit fördern.